Les banques de taille systémique n'ont toujours pas été démantelées et menacent toujours nos sociétés par leur instabilité chronique. On sait qu'en cas de nouvelle crise, les États seraient obligés de mettre la main à la poche pour socialiser les pertes de la finance, comme cela a déjà été le cas en

Je pense qu'il faut de vraies réponses à cette situation. Il faut séparer les banques de dépôt et les banques d'investissement.